Laut Kommission hätte die Liberalisierung zu Preissenkungen führen sollen, aber das Gegenteil war der Fall. Insiderhandel, die Zurückhaltung von Kapazitäten führen zu Vormachtstellungen am Markt. Die Folge sind Preisschwankungen, die Leidtragenden sind wie immer die privaten Haushalte. Es ist daher durchaus sinnvoll, wenn Großhändler die Informationen offenlegen, die für die Preisbildung relevant sind. Dafür allerdings wieder eine neue Agentur und damit neue Kosten und Verwaltungsaufwand zu schaffen, ist mehr als fraglich. Die Kommission könnte sich auch in der Generaldirektion Wettbewerb durchaus selbst damit befassen.